Ce n'est pas précisément un sujet couvert par le rapport, mais si vous me demandez mon avis, moi je ne crois pas à une superagence de renseignement européenne.

Une agence à part entière serait un nouveau monstre bureaucratique, sans aucune garantie d'efficacité opérationnelle. Ce dont on a besoin, c'est que nos agences nationales, qui sont bonnes, efficaces et professionnelles, coopèrent plus entre elles, échangent plus entre elles, mais certainement pas d'une nouvelle superstructure européenne à l'utilité très limitée sur le plan opérationnel.